Herr Präsident, Hohe Vertreterin! Wer mich kennt, der weiß Ein plumpes Mehr Europa ist nicht mein Ding. Ich will ein Europa, das liefert. Und genau deshalb begrüße ich das Mehr an europäischer Verteidigungspolitik ganz ausdrücklich für Frieden, nicht als reiner Waffenlieferant. Den wehrpolitischen Experten der Freien Wähler danke ich ganz ausdrücklich für den fachlichen Input. Ich begrüße PESCO. Heute sind schon 25 der 28 Mitgliedstaaten an Bord. Ich begrüße die vereinbarten Schwerpunkte von der Cybersicherheit über die Ausbildung bis hin zum gemeinsamen Notfallzentrum. Wichtig ist für mich auch, die technischen Strukturen auszubauen, um sich in der Vielfalt der Sprachen zu verstehen. Kritisch dagegen sehe ich das Headquarter in Brüssel. Wir haben bereits Kommandozentralen, unter anderem in Neu Ulm, die Erfahrung haben und erfolgreiche Arbeit leisten.